Jednou z hlavných úloh Európskej centrálnej banky je udržiavanie finančnej stability Únie a dohľad nad spoločnou menou eurom. Odborníci centrálnej banky sa preto podieľajú aj na výpočtoch výšky potrebnej finančnej pomoci pre zadlžené krajiny poskytované z európskeho stabilizačného mechanizmu. Ukazuje sa, že ozdravné programy ani pôvodne vypočítané úrovne finančnej pomoci nestačia na vyriešenie problémov postihnutých krajín.

Občanov krajín poskytujúcich pôžičky začína znepokojovať skutočnosť, že kompetentné inštitúcie Trojky opakovane podhodnocujú objemy finančnej pomoci pre tieto krajiny a následne dodatočne navyšujú tieto hladiny. Občania sa preto právom pýtajú, či ide o diletantizmus ekonómov pôsobiacich v týchto inštitúciách alebo cieľavedomé klamanie verejnosti. Legitímnou otázkou, ktorá má po zverejnení správy o stave majetku obyvateľov eurozóny aj kvantifikovaný základ, je tiež otázka etiky aplikovaného modulu poskytovania pomoci.